Señora presidenta, comisaria, en primer lugar, me gustaría agradecer, desde luego, a la señora Jourová, su participación en este debate, así como a mi colega, la coponente Izaskun Bilbao, su excelente trabajo y cooperación y todo el trabajo que hemos realizado conjuntamente en este informe

El tema prioritario de esta sesión es el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el mundo rural, y en esta cuestión decidimos las coponentes centrar nuestro informe.

El 90 de los países en el mundo tiene al menos una ley que limita la igualdad económica de las mujeres. Millones de niñas en el mundo rural se ven privadas cada día del derecho a ir a la escuela porque, al no tener acceso ni al agua potable ni a la electricidad, son las responsables principales de ir a buscar agua o combustible para sus familias. Para ello, tienen que recorrer, en muchos casos, varios kilómetros, expuestas, además, a la violencia sexual en su trayecto. Para romper el círculo de la pobreza es imprescindible impulsar el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales a través del acceso a la educación, a la sanidad y a los recursos productivos. Por eso, en nuestro informe, recomendamos al Consejo que, en el marco de la próxima sesión de la Comisión de las Naciones Unidas, promueva políticas destinadas a erradicar la pobreza y a garantizar un nivel de vida adecuado para grupos particularmente vulnerables, como las mujeres y las niñas, y especialmente a través del sistema de protección social programas que garanticen que las mujeres y sus familias tengan acceso a sistemas universales de protección social que incidan en su futura situación de jubilación y contribuyan así a reducir la brecha de las pensiones de naturaleza pluridimensional el derecho y el acceso a una atención sanitaria universal y de calidad, que se adecúe a las necesidades de las mujeres y las niñas rurales y, en particular, por lo que respecta a la salud y a sus derechos sexuales y reproductivos el acceso universal a servicios adecuados de cuidado de la infancia y de las personas mayores en zonas rurales que las mujeres y las niñas rurales puedan acceder fácilmente a créditos y recursos productivos y que reciban apoyo en sus iniciativas económicas. Y le recomendamos asimismo que garantice los derechos de propiedad de las mujeres rurales, en particular su derecho a ser propietarias de explotaciones agrarias y a heredar tierras, lo que constituye una herramienta muy importante para su empoderamiento económico y les permite participar plenamente en el desarrollo de las zonas rurales y beneficiarse del mismo que condene todas las formas de violencia contra las mujeres y garantice que no se prive a ninguna de las víctimas en zonas rurales y aisladas de un acceso igualitario a la asistencia y protección que desarrolle políticas de empleo, servicios y programas dirigidos a atender situaciones precarias de aquellas mujeres rurales que, a menudo, trabajan en el sector informal y que pueden enfrentarse a múltiples formas de discriminación interseccional por sexo, edad, clase, religión, etnia, discapacidad o identidad de género que proporcione asistencia y apoyo adaptados a las necesidades e intereses que garantice los derechos humanos fundamentales de los trabajadores migrantes y estacionales y de sus familias, en especial de las mujeres y las niñas, y que promueva su integración en las comunidades locales que promueva la incorporación de la perspectiva de género.